Quiero también saludar la vuelta al sistema tradicional de las orientaciones presupuestarias. Creo que esto es bueno, porque así el Comisario puede escuchar las prioridades presupuestarias del Parlamento Europeo antes de que se proceda a la elaboración del proyecto de presupuesto Las cosas que está oyendo o que va a oír hoy el Comisario son muy diferentes de las que seguramente oye todos los días provinientes de las diferentes direcciones generales, que le presionan para tener más presupuesto. De momento, nosotros en el Parlamento no le vamos a presionar. Como bien sabe, eso lo haremos a partir del mes de septiembre. Ahora, simplemente, lo que queremos es que el señor Lewandowski tenga muy claras cuáles son las prioridades presupuestarias de este Parlamento. Son nuestras sugerencias. Cada día surgen nuevos retos para el presupuesto del año 2011. Ya tenemos tensiones nuevas en la categoría número 4, donde contamos con un margen muy estrecho que se va a agravar por la necesidad de incluir la Estrategia del mar Báltico. Tendremos tensiones en la agricultura, no solamente porque estrenamos codecisión, sino, sobre todo, porque pretendemos hacer uso de ella desde este Parlamento y no aceptaremos nuevas salidas de presupuesto agrario para financiar otras líneas presupuestarias y, por supuesto, tendremos que resolver el siempre difícil problema de la categoría 5 de los gastos administrativos y de la mayor transparencia. Una última cosa este Parlamento está muy dispuesto a ahorrar dinero, tanto del presupuesto comunitario como del presupuesto del Parlamento Europeo.